Sus instrumentos se lo permiten y tienen la justificación, aunque se salten todos los acuerdos de cooperación judicial y policial, y todas las soberanías nacionales.

Quizá los ciudadanos estadounidenses están informados a través de sus representantes, están protegidos por su sistema judicial y tienen posibilidad de recurso. Los ciudadanos europeos no estamos informados ni estamos protegidos por la autoridad judicial ni por el Estado de Derecho y nos hemos convertido todos en sospechosos. Esto nos retrotrae a unos cuantos siglos atrás. Entonces, el amo era europeo y los hoy estadounidenses querían ser ciudadanos. Hoy el amo es estadounidense, pero los europeos no queremos ser habitantes de una colonia, aunque sea digital. Somos ciudadanos. Y también luchamos contra todas las tiranías. Por eso, necesitamos un Gobierno europeo. Señora Reding, usted es bienintencionada, pero no tiene todavía la respuesta consistente.